Sonik car je me suis un peu énervée tout à l'heure. J'ai un peu les nerfs à fleur de peau cet après midi. Mardi a été publié aux États Unis un rapport accablant sur les méthodes d'interrogatoire et les actes de torture systématiques utilisés à Guantánamo. La résolution que nous examinons aujourd'hui est donc bien d'actualité. En effet, malgré les promesses de Barack Obama, en 2008, et en raison des blocages du Congrès, malgré les multiples appels de la communauté internationale, la base de Guantánamo est toujours là et la situation des hommes qui y sont enfermés est de plus en plus préoccupante. Depuis le 6 février dernier, environ 130 prisonniers sont en grève de la faim.

La majorité a été relâchée faute d'inculpation.

Certains sont détenus depuis plus de onze ans sans aucune inculpation ou procédure de jugement légale.

C'est une tache pour le pays qui se dit la plus grande démocratie du monde. Les hommes qui y sont détenus doivent soit être jugés dans le cadre d'un procès équitable, par des tribunaux civils, soit être rendus à la liberté quand aucune charge ne pèse sur eux. Tout doit être fait pour qu'ils trouvent un pays d'accueil et les États Unis ont une lourde responsabilité en la matière.